milli fimm og tuttugu tilkynningar um atvinnusjúkdóma eða meinta atvinnusjúkdóma tilkynning um atvinnusjúkdóm á samkvæmt lögum að berast frá þeim lækni sem greinir starfsmanninn í dag háttar þannig til að læknir sem skoðar sjúkling vegna atvinnusjúkdóms hefur engin viðmið í reglugerð sem segir til um eftir hvaða skilmerkjum greina skal atvinnu eða atvinnutengda sjúkdóma áður fyrr var í gildi reglugerð númer tvö hundruð tuttugu og eitt frá nítján hundruð þrjátíu og níu um atvinnusjúkdóma en sú reglugerð hefur verið felld úr gildi ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna á ákvæðum fjórða og fimmtu málsgrein tuttugustu og aðra grein laga um almannatryggingar sem fjalla um slysatryggingar en í fjórðu málsgrein segir að til slysa teljist sjúkdómar er stafa af skaðlegum áhrifum efna geislaorku og öðru hliðstæðu sem ríkjandi er í hæsta lagi fáeina daga og rekja verður til vinnunnar síðan segir í fimmta málsgrein ákveða skal með reglugerð að tilteknir atvinnusjúkdómar skuli teljast bótaskyldir samkvæmt þessum kafla þetta ákvæði er í samræmi við evrópskar leiðbeiningar númer níutíu þúsund þrjú hundruð tuttugu og sex frá evrópusambandinu en því miður er það svo að þessi reglugerð hefur ekki verið sett ég vek athygli á því að vinnueftirlitið setti á árinu tvö þúsund og fimm lista sem notaður er til viðmiðunar í evrópusambandinu við greiningu atvinnusjúkdóma þetta er í sjálfu sér lágmarkslisti en mörg evrópulönd nota mun víðtækari skilgreiningar ef þessi listi yrði notaður hér á landi má ætla að tilkynningar um atvinnusjúkdóma yrðu um þrjú hundruð talsins þó að bótaskyld tjón yrðu væntanlega nokkru færri ég tel nauðsyn á því að þessi reglugerð um bótaskylda atvinnusjúkdóma verði sett hið fyrsta og tel í þeim efnum heppilegt að nota annað hvort viðmiðanir frá evrópusambandinu eða alþjóðavinnumálastofnuninni sem er að vísu mun víðtækari það yrðu væntanlega að vera í slíkri reglugerð ákvæði um séríslenska sjúkdóma eins og til dæmis kúfisksótt þannig að það yrði gætt að staðbundnum

bótaskylda atvinnusjúkdóma samanber fimmtu málsgrein tuttugustu og aðra grein laga númer hundrað og sautján nítján hundruð níutíu og þrjú um almannatryggingar